vidéken lopják a jószágot, a terményt, a mezőgazdasági felszerelést. Az emberek az életüket és a testi épségüket féltik az egyre jobban elharapózó bűnözéstől.